Vreau să subliniez două lucruri, subliniate de asemenea și în raport, pe care le consider relevante. Această componentă de securitate energetică intervine foarte mult în momentul în care Uniunea este amenințată de dezastre naturale.

De asemenea, aș vrea să subliniez un cod de bună practică deja existent în ceea ce privește componenta de mediu și influența ei asupra securității, și anume proiectul GO GREEN, inițiat recent de EDA, care pune accentul pe componenta de eficiență energetică.